Jammer genoeg moet ik daar 135 jaar voor worden en eerlijk gezegd wil ik zo lang niet wachten. Lidstaten als Frankrijk en Duitsland hebben goed begrepen dat bestuursraden en raden van commissarissen met meer diversiteit betere resultaten neerzetten. Helaas heeft mijn eigen land, Nederland, dat nog niet begrepen en dat ontneemt daarmee het Nederlandse bedrijfsleven de talenten en de visies van topvrouwen die nu geen kans krijgen om voorbij de sollicitatiedrempel voor topfuncties te komen. Het Luxemburgse voorzitterschap heeft aangegeven een oplossing te willen zoeken voor de blokkade in de Raad, maar daar is spoed voor nodig. We hebben spoedig een compromisvoorstel nodig, want op het Nederlandse voorzitterschap hoeven we op dit punt niet te rekenen.